Sommige collega's zouden dat graag hebben, maar dat zal ons niet lukken. Daarom moeten we uiteraard, collega's, alles inzetten op de goede omkadering van die ontginning.

Voorzitter, uiteraard is schaliegas nuttig om onze afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers van buiten de EU te verminderen.

Maar het mag ons uiteraard niet ontslaan van de verplichting om verder te blijven inzetten op hernieuwbare energie, en vooral commissaris, zoals u gezegd hebt, op het inzetten op energie efficiëntie. Dus zelfs de beschikbaarheid van schaliegas in de toekomst mag ons in niet in slaap wiegen en mag ons niet verhinderen om verder in te zetten op energie efficiëntie.